Señor presidente, gracias a mi colega, David Martin, y me uno además con él al agradecimiento al embajador de Singapur, que sin duda ha sido de gran ayuda para todos nosotros en la elaboración de estos informes, presentándonos una imagen transparente y siempre bien informada sobre las realidades de Singapur.

Mañana damos un paso adelante con el voto de nuestro consentimiento al Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación y a los Acuerdos de Libre Comercio y de Protección de las Inversiones. Hoy, una vez más, enviamos un fuerte mensaje sobre el compromiso de la Unión Europea con la cooperación internacional y el multilateralismo, frente a otros —ya sabemos quiénes—. En un mundo en el que la cooperación internacional es puesta en duda, la Unión Europea se mantiene firme y señala la importancia de la cooperación internacional. Este Acuerdo con Singapur trata de institucionalizar relaciones que se remontan a hace varias décadas y se basan en una larga historia de amistad y en estrechos vínculos históricos, políticos y económicos. El nuevo marco jurídico para las relaciones bilaterales proporcionará un refuerzo de la cooperación entre Singapur y la Unión Europea. El objetivo es cooperar en temas como justicia, seguridad, cambio climático, desarrollo

Recuerdo la importancia geoestratégica de Singapur. Es un actor imprescindible para asegurar la estabilidad y el equilibrio regional en la región de Asia Pacífico. Y la seguridad y la estabilidad de la región es importante para Europa, para las empresas europeas y para los europeos. En efecto, Singapur es la puerta para el mercado asiático y una plataforma para las empresas europeas, con una localización estratégica entre las grandes economías que son China, India y Japón. Estos acuerdos mejoran el clima para la inversión y ofrecerán una mayor certidumbre a los inversores europeos. Quiero destacar que, en el marco de este Acuerdo de Colaboración y Cooperación, vamos a crear un Comité Mixto permanente, un comité integrado por representantes de ambas partes a un alto nivel que tendrá la misión de trabajar a diario en el sentido de cumplir los objetivos establecidos de cooperación. Seremos interlocutores privilegiados a la hora de tomar decisiones en temas como la seguridad internacional, la cooperación científica y tecnológica en sectores como la energía, el medio ambiente, los recursos naturales y el transporte, en particular, transportes marítimo y aéreo. Cooperaremos en temas de sociedad de la información y, sobre todo, ciberseguridad. Es importante cooperar en estos temas, por ser un campo global que no conoce fronteras, y porque nuestras empresas pierden millones con ataques informáticos, y juntos podemos anticipar ataques y coordinar ese combate. Incrementaremos también —muy importante— los intercambios culturales ya existentes, así como los programas de educación para jóvenes europeos —Erasmus Mundus, entre otros—, y apoyaremos nuevas oportunidades de negocio y de empleo para nuestros jóvenes. Singapur puede convertirse en esa plataforma para nuestros jóvenes hacia el mercado laboral asiático. Quiero también señalar la importancia de este Acuerdo para la seguridad global y la lucha contra el terrorismo. La única manera de combatir esa lacra que pone en jaque nuestro modelo de bienestar es estableciendo puentes de cooperación con los demás países, intercambiando datos e información, deteniendo la financiación y así imposibilitando los ataques terroristas allá donde se produzcan. Este Acuerdo significa una ventana abierta a todos los empresarios y empresas europeos para que puedan establecer relaciones comerciales, no solo con Singapur, sino también con otros países asiáticos.

Un marco legal estable es la piedra angular de cualquier acuerdo de asociación. Al otorgar a empresarios y empresas europeos seguridad jurídica en sus relaciones con Singapur, estamos abriendo nuevas oportunidades de negocio, estamos promoviendo sus inversiones, su crecimiento y su expansión. Cada vez que nuestros ciudadanos pueden desarrollar de forma libre y segura sus ideas y proyectos de negocio, estamos creando el entorno adecuado para impulsar nuevos empleos.

La Unión Europea tendrá ahora una plataforma privilegiada para cooperar y participar en el proceso de decisión de las políticas de cambio climático adoptadas por Singapur, aportando nuestro know how en el combate al cambio climático, una política clave de nuestra Unión. Por último, quiero agradecer en todo este trabajo a todos los ponentes alternativos por su ayuda y colaboración en este informe, y confío en que mañana podremos aprobar con una amplia mayoría este Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación con Singapur. Creo que es un enorme logro para todos nosotros y, desde luego, una fuente de estabilidad, de empleo